Aujourd'hui, ils sont encore nombreux à souffrir et à mourir à cause de leur foi. Les rapports de l'Aide à l'Église en détresse et de Portes ouvertes sont alarmants près de 200 millions de chrétiens, 50 pays concernés. En Chine communiste, des réfugiés chrétiens sont renvoyés en Corée du Nord avec pour seule issue la mort ou les camps d'internement, au Moyen Orient et en Afrique, ils sont victimes de l'islamisme institutionnel ou djihadiste, en Inde, les fondamentalistes hindous multiplient les brimades et la liste est longue. Si les dirigeants européens veulent être entendus, ils doivent être cohérents. Il est hypocrite de s'apitoyer sur le sort des chrétiens persécutés tout en refusant de rappeler les racines chrétiennes de l'Europe dans les traités et en vilipendant les dirigeants polonais, hongrois, russes ou américains pour leur attachement à l'identité chrétienne de leur peuple. Respectons d'abord nos traditions et notre héritage spirituel malmenés par des décennies d'individualisme consumériste et d'accommodements raisonnables avec l'islamisme.